Wir begrüßen den Vorschlag jetzt besonders auch, weil wir jetzt eine Richtlinie in eine Verordnung umwandeln. Europa muss seiner Verantwortung gerecht werden. Das bedeutet auch Die binnenmarktrelevanten Bereiche müssen klar und eindeutig durch Verordnungen geregelt sein. Biozide sind Teil unserer Zivilisation und unseres Lebensstandards. Sie sind unverzichtbar, um unsere hohen Gesundheits und Hygieneansprüche zu sichern. Als Desinfektionsmittel oder Schädlingsbekämpfungsmittel schützen sie vor gefährlichen Krankheiten bzw. vor ihren Überträgern. Unsere Gesellschaft verlangt durch die hohe Bevölkerungsdichte nach besonderen Hygieneformen, damit Keime und Krankheiten nicht übertragen werden können. Durch unsere internationale Mobilität verbreiten sich aber Krankheiten, Viren und Bakterien in Windeseile rund um den Globus. In Krankenhäusern dürfen keine Infektionen verbreitet werden. Die Wäschereien müssen alle denkbaren eingeschleppten Keime beherrschen und beseitigen können. Biozide finden wir auch als Schutzmittel für Holz, für Fasern, Leder, Gummi, Mauerwerk oder auch in Metallbearbeitungsmitteln.

Sie müssen wirksam sein, und damit sind sie bei falscher Anwendung auch gefährlich. Deswegen brauchen wir eine strenge Regulierung. Nutzen und Gefahr müssen gut abgewogen sein. Es darf vor allen Dingen nicht zu einem inflationären Gebrauch kommen. Verantwortungsbewusster Umgang und Einsatz müssen also verlangt werden. Nicht viel hilft viel, sondern zu viel kann auch schaden. Wir brauchen also auch eine Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Bioziden und zur Information über Alternativen. Eines muss uns bewusst sein Es geht nicht primär um den Schutz vor Bioziden, sondern um den Schutz durch Biozide. Wenn einem die Läuse sozusagen auf dem Kopf tanzen, dann muss man sie auch bekämpfen können.

Wenn das nicht hilft, dann mit einem bioziden Entlausungsmittel. Die Nanotechnologie muss als neue Technologie einer besonders kritischen Bewertung unterzogen werden. Denn Nanopartikel gehen sozusagen unter die Haut und direkt ins Wasser. Wir müssen die Forschung und die Innovation unterstützen und nicht behindern. Studien zu Bioziden im Wasser müssen intensiviert werden. Bisher gibt es da nur wenige Daten. Ziel der uns vorliegenden Verordnung ist eine Harmonisierung des Binnenmarkts und ein schlankes Verfahren für die Zulassung von Wirkstoffen und Produkten. Zum ersten Mal werden nun Biozidprodukte einer Registrierung unterzogen. Da ist es doch naheliegend und richtig, dies gleich auf europäischer Ebene direkt richtig, zentral zu organisieren und zu verwalten. Das bringt echte Vorteile für den Binnenmarkt und für die Verbraucher. Eine EU weite Produktzulassung für alle Produkte ab 2017 ist die klar definierte Forderung des Parlaments, die wir heute hier mit Vehemenz vortragen.

in der vorgegebenen Frist gradlinig ansteuern. Der Biozidmarkt ist geprägt von zahlreichen Produkttypen und Spezialanwendungen, die oft in kleineren Mengen auf den Markt kommen. Wir brauchen diese Vielfalt verschiedener Produkte, um der Vielfalt der Schadorganismen Herr zu werden. Denn durch eine Reduzierung von Wirkstoffen wird die Resistenzentwicklung bei den Parasiten und Insekten steigen.

Deshalb müssen die Kosten für die Registrierung und Autorisierung in Grenzen gehalten werden und verantwortbar sein besonders den vielen kleinen und mittleren Unternehmen gegenüber. Strenge Ausschlusskriterien sind notwendig. Das ist richtig. Das Parlament schlägt klare und eindeutige Ausschlusskriterien vor, und wir definieren enge Ausnahmen, um den jeweiligen Erfordernissen der menschlichen Gesundheit und der Umwelt entsprechen zu können. Verbraucherinformation ist auch für uns wichtig. Deshalb müssen auch die mit Bioziden behandelten Materialien in den Anwendungsbereich der Verordnung aufgenommen werden. In Europa verkaufte Materialien dürfen zukünftig nur mit hier zugelassenen Bioziden behandelt sein. Die im letzten Jahr aufgetretenen schweren Gesundheitsprobleme, verursacht durch in Fernost eingesetzte Fungizide in Schuhen und Möbeln, haben gezeigt, dass hier strengere Regelungen und vor allem eine strenge Einfuhrkontrolle wichtig sind. Das bringt Verbraucherschutz und verhindert Wettbewerbsverzerrungen. Unter diesen Grundsätzen haben wir gemeinsam einen Abstimmungskompromiss erarbeitet.